Madame la Présidente, nous sommes à quelques heures seulement de la montée des partisans de Ouattara jusqu'au siège du gouvernement et de la radiotélévision ivoirienne, et je veux dire ici mon inquiétude, car les risques d'affrontements et de confrontation sont évidemment très importants et tout à fait réels.

Mais c'est aussi la responsabilité des principaux leaders ivoiriens. Le président sortant comme le président élu doivent tout faire pour éviter une nouvelle flambée de violence dans un pays qui n'a que trop souffert depuis des années.

Deuxième message depuis le début, la communauté internationale, l'Europe bien sûr, mais aussi l'Union africaine, ont parlé d'une seule et même voix.

Cette pression doit continuer de s'exercer et les sanctions prévues doivent s'appliquer.

Quant à nous, nous ne devons en aucun cas relâcher notre peine jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Par avance, Madame la Haute représentante, je vous remercie de porter ces messages, en particulier ce soir.